Signor Presidente, onorevoli colleghi, le cooperative svolgono un ruolo molto importante nell'economia europea contribuendo in media al 5 del PIL in ogni Stato membro. Esse operano, tra l'altro, in molti settori produttivi e svolgono inoltre un ruolo sociale fondamentale promuovendo servizi sociosanitari ed educativi accessibili, con ricadute positive sul territorio e sulla popolazione. È pertanto necessario prevedere strumenti adeguati ed aggiornati per sostenere le cooperative. Primo risolvere l'incertezza giuridica dovuta alla frammentazione delle legislazioni nazionali secondo garantire l'accesso al credito terzo rendere più accessibili i finanziamenti della programmazione finanziaria anche comunitaria, anche perché molte cooperative mirano a favorire l'accesso al lavoro dei soggetti svantaggiati.